Je to užitečná rezoluce, která odsuzuje stalinské metody dnešním režimem používané, včetně budování detenčních koncentračních zařízení pro nepohodlné menšiny. Já se však ptám, dámy a pánové, proč dlouhodobě nevěnujeme pozornost situaci, která v Čečensku nastala poté, co ruská armáda brutálně potlačila snahu Čečenců po samostatnosti?

Ruská armáda pomocí bombardování a dělostřelectva způsobila totální destrukci čečenských měst a vesnic. Rusko porušilo všechny principy mezinárodního práva včetně používání chemických zbraní.